Szavazatommal támogattam ezt az indítványt, hiszen egy sor olyan kérdésre világít rá, amelyek a közvélemény számára nem feltétlenül ismertek, így például hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a HIV fertőzöttek körében a hétből egy ember nem is tudja, hogy fertőzött e, vagy sem, mert a HIV fertőzés és a diagnosztizálás között a becslések szerint átlagosan négy év telik el. Emellett a tuberkulózis, másik betegség mint légi úton terjedő betegség, határokon átnyúló egészségügyi veszélyt jelent a globalizált világban, ahol a lakosság mobilitása egyre nő.